22 din proiect, care invită Uniunea Europeană să elimine subvențiile pentru exporturile agricole și alte aspecte negative ale politicii agricole. Cred că acest tip de abordare este hazardat, agricultura europeană nu poate supraviețui fără aceste subvenții, mai ales în această perioadă de criză economică gravă și de volatilitate extremă a prețurilor. Agricultorii europeni sunt oricum puternic împovărați de condițiile privind calitatea și bunăstarea animalelor, pe care trebuie să le respecte, ceea ce îi dezavantajează în fața competitorilor externi. Consider că o eventuală eliminare a subvențiilor pentru exporturi ar fi o greșeală cu consecințe grave și îi rog pe colegi să voteze împotriva acestui punct.